Boj proti zločinu a terorizmu je aktuálna a vážna téma. Naši občania právom očakávajú účinné opatrenia a takouto dlho očakávanou novelou je aj návrh novely Európskej komisie o smernici o zbraniach a strelive. Myslím si ale, že Európska komisia by mala viac komunikovať so zástupcami občanov a odbornej verejnosti, pretože určité časti tejto novely sú duplicitné, určité nevykonateľné a v určitej časti zasahujú do práv občanov. Myslím si, že je dobré, keď na jednej strane dochádza k väčšiemu zdieľaniu informácií medzi národnými štátmi a k prepojeniu národných registrov, ale na druhej strane nemôžeme postihovať tých, ktorí dodržujú zákon, ale musíme postihovať práve zločincov. Myslím si tiež, že nemôžeme dopustiť, aby narastali týmito opatreniami počty ľudí, ktorí ilegálne držia zbrane. Je ale dobré, že na pôde výboru pre vnútorný trh prebieha otvorená diskusia. Prebehlo verejné vypočutie, kde dostali priestor aj zástupcovia slovenských držiteľov zbraní, a verím, že sa podarí tieto škodlivé opatrenia obmedziť, pretože ide o bezpečnosť ľudí a aj o ich súkromnú ochranu ich vlastníctva.